Paní předsedající, situace obránců lidských práv v Rusku se stále zhoršuje. Musíme si připomínat Memoriál, který má za sebou úctyhodnou činnost v oblasti ochrany lidských práv. Rusko musí vědět, že případ Ojuba Titijeva sledujeme a povedeme k odpovědnosti všechny ty, kteří pana Titijeva a organizaci Memoriál takto nehorázně zastrašují a pronásledují. Důrazně žádáme jeho okamžité propuštění, stažení falešného obvinění a vyšetření všech způsobů zastrašování, kterému je Memoriál v Čečensku i jinde vystaven. Nemáme kam ustupovat, jde o životy konkrétních statečných lidí, a i když opustíme hodnotovou debatu o lidských právech, ze statistik přímo vyplývá, že demokracie a lidská práva přímo souvisejí s blahobytem.